Madame la Présidente, mes chers collègues, le rapport d'une association française, Générations futures, reconnue par le ministère de l'Environnement, faisait état d'une dangerosité sous estimée des pesticides en Europe. Le rapport pointe notamment du doigt le fait que, je cite L'évaluation des pesticides ne prend pas en compte toutes les données scientifiques, bien que le règlement européen l'exige. Il faut admettre que, pour les consommateurs et citoyens européens, la confusion est totale et légitime. Il y a une profusion d'études contradictoires et l'étude de leurs commanditaires laisse à penser qu'elles sont orientées ou bien éludent délibérément certaines données. Il y a urgence, enfin, à produire une vaste étude indépendante de tout intérêt financier ou idéologique et surtout de permettre aux consommateurs de s'y retrouver et d'être les plus informés possible.